Ich stimme durchaus zu, dass die Politikerinnen und Politiker selbständig entscheiden müssen. Die Frage ist Inwieweit nehmen wir die Fragestellungen, Sorgen und Anliegen der Bürger ernst.